Öffentliche Dienstleistungen und soziale Dienstleistungen sind von gigantischen wirtschaftlichen und politischen Umwälzungen betroffen, verstärkt durch die nationalen Sparpakete. Wir sind in der Europäischen Union mit wachsender Einkommensungleichheit konfrontiert. Doch gerade in Zeiten der Verunsicherung, der Wirtschaftskrise, der Zukunftsängste sind soziale Stabilisatoren wichtiger denn je. In meiner Heimatstadt Wien besteht die grundlegende Idee des sozialen Wohnbaus darin, erschwingliches Wohnen für breite Bevölkerungsschichten zu ermöglichen und nicht wie die Kommission dies definiert auf benachteiligte Bürger oder sozial schwache Bevölkerungsgruppen zu beschränken.

Recht der kommunalen Selbstverwaltung sein, soziale Dienstleistungen und damit auch sozialen Wohnbau selbst zu definieren und die sozialen Dienstleistungen aus dem Wettbewerbs und Beihilfenrecht herauszunehmen.